Normalerweise müsste man in dem Verfahren Kapitel für Kapitel abarbeiten. Und erst, wenn man Aussicht auf Erfolg hat, ein Kapitel zu Ende gebracht hat, dann neue Kapitel eröffnen.

Auch hier würde ich einfach sagen, es wäre auch ein Akt der Fairness, dem Gegenüber zu sagen, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, sollte man das akzeptieren und die zwischenstaatlichen Beziehungen entsprechend weiterentwickeln.